Madame la Présidente, Madame la Commissaire, la question que nous traitons ce soir est d'une importance capitale pour l'avenir du transport routier européen et, plus généralement, pour la vision que nous avons de l'Europe sociale. Actuellement, vous le savez, les routiers internationaux peuvent, pendant sept jours, charger et décharger leurs camions dans un pays de passage avant d'arriver dans leur pays de destination.

Cependant, ces routiers n'ont le droit ni au même salaire minimum, ni à la même protection sociale que leurs collègues du pays qu'ils traversent.

Nous allons d'ailleurs bientôt voter une aide de deux millions d'euros pour les routiers licenciés du transporteur Mory Ducros.

Oui à la mobilité et à la concurrence, mais non à une course folle au dumping social.